A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alkalmazása a múltban jelentősen hozzájárult az egységes piac megerősítéséhez, azonban a pénzügyi válság megmutatta, hogy ezek felülvizsgálatra és javításra szorulnak. A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok és a nemzetközi számviteli standardok, amelyek elengedhetetlenek a belső piac és a tőkepiacok hatékony működéséhez, közjavaknak tekinthetők, amelyeknek biztosítaniuk kell a pénzügyi stabilitást, a fenntartható fejlődést, valamint a teljes átláthatóságot és elszámolási kötelezettséget. Éppen ezért röviden a közérdeket kell szolgálniuk, és nem csupán a befektetők, kölcsönadók és a hitelezők érdekeit.